Domnule președinte, foarte scurt doamnă prim ministru, în ultimele luni, și dumneavoastră și membrii guvernului dumneavoastră au criticat Comisia Europeană. Ați susținut în numeroase rânduri că activitatea Comisiei Europene este bazată pe dezinformare, pe superficialitate. De asemenea, ați criticat și dumneavoastră, și membrii guvernului dumneavoastră rezoluția Parlamentului European, susținând, de asemenea, că forțe străine l au manipulat și își bazează poziția pe neadevăruri. Cum credeți că veți putea lucra cu Comisia și cu Parlamentul, partenerii instituționali, după ce ați sădit neîncredere și ați spus, de altfel, și românilor că nu trebuie să aibă încredere în Comisie și în Parlament?

Mai vreau să vă spun ceva în momentul care dumneavoastră discutați despre prioritățile Președinției Române, în România, un post de televiziune are suspendată emisia, pentru că a îndrăznit să prezinte imagini de la protestul din 10 august. Așa să i transmiteți domnului Bullmann că situația presei din România este o combinație de propagandă, de presiune asupra jurnaliștilor și că nu mai există presă liberă în România. Asta ar trebui să vă îngrijoreze, doamnă prim ministru, dacă nu ați fi într o logică ceaușistă, dacă nu ați dori să reveniți la timpurile în care propaganda era preferată adevărului.